Bombázni kellett Szerbiát, hogy megértse a kisebbségek jogait tiszteletben kell tartania.

Biztosítania kell minden tagállamnak, hogy országa területén a hagyományos nemzeti kisebbségek biztonságban, és otthon érezhessék magukat. Az elégedett kisebbségek egy ország biztonságának, szuverenitásának, gazdasági fejlődésének legbiztosabb alapjai. 2008. február 17 én személyesen vettem részt Pristinában Koszovó függetlenségének kikiáltása alkalmával megtartott hivatalos ünnepségeken. Remélem, hogy meggyőződhetem arról is a szerb kisebbség kulturális és területi autonómiája Koszovó területén megvalósul. A koszovói albánok lehetőséget kaptak egy európai színvonalú megoldásra. Szerbiának van még egy esélye a Vajdaság. Az EU tagállamai is igyekezhetnek kulturális vagy területi autonómiát adni az országaik területén élő nemzeti kisebbségeknek.